Erős feltételezésem, hogy nem elég pusztán az adók környékén való vizsgálódás, hanem fontosnak tartom azt is, hogy a tagországok tiltsák meg a közbeszerzések területén az offshore cégeknek a közbejövetelét.